Die neuen Regeln für Verbriefungen sind ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Schaffung einer europäischen Kapitalmarktunion, eine gute Nachricht für den Finanz und Wirtschaftsstandort Europa und ein Erfolg für das Europäische Parlament. Durch die Umwandlung von Forderungen in handelbare Wertpapiere streut die Verbriefung Risken, damit diese von jenen getragen werden, die dazu am besten in der Lage sind. Sie schafft neue Investitionsmöglichkeiten, und sie verbessert die Kreditvergabe an Haushalte und Unternehmen. Bei der Regulierung gab es zweierlei in Einklang zu bringen Zum einen wollen wir eine wichtige Lehre aus der Finanzkrise ziehen und die Finanzstabilität sicherstellen, zum anderen wollen wir den europäischen Markt wiederbeleben und den Emissionsrückgang von 42 im Vergleich zum Vorkrisenniveau adressieren. Wir haben jene Ziele erreicht, für die sich das Europäische Parlament von Beginn an intensiv eingesetzt hat, und ich darf mich bei Kollegen Tang und den anderen Kolleginnen und Kollegen im Ausschuss recht herzlich bedanken. Wir schaffen einfache, transparente und einheitliche Regeln ein sicheres Vehikel, das hilft, die Realwirtschaft zu finanzieren sowie Vertrauen im europäischen Verbriefungsmarkt sowohl zwischen Banken als auch anderen Finanzinstrumenten wieder herzustellen.

Wenn wir sie uns als Auto vorstellen, dann wäre wohl das neue Rahmenwerk für alle Verbriefungen die Karosserie und die Überarbeitung der Eigenkapitalverordnung dessen Motor. Damit der Motor läuft, haben wir als Parlament dafür Sorge getragen, dass wir mit einer risikogerechten Kapitalbehandlung für STS Verbriefungen die Ausgaben hochwertiger Produkte fördern, dass wir eine Abweichung von Basel bei der Hierarchie der Ansätze unter bestimmten Voraussetzungen ermöglichen, um europäische Besonderheiten zu berücksichtigen, dass wir Anreize für KMU Verbriefungen ausbauen und dass wir Wiederverbriefungen verbieten, damit Kreditrisken nicht mehr von Investoren verschleiert werden können. Für eine robuste Karosserie haben wir den Risikoselbstbehalt in Einklang mit globalen Standards auf 5 festgeschrieben, ein Verbriefungsregister für mehr Transparenz geschaffen, die Durchführung von Auto Verbriefungen sichergestellt und eine umfassende Überwachung des Verbriefungsmarkts durchgesetzt. Mit diesem Gesetzespaket verbildlicht in Karosserie und Motor zeigen wir, dass wir es ernst meinen, gemeinsam klarere, transparentere und strengere Regeln einzuziehen und das Vertrauen in den Markt wieder zurückzugewinnen, damit Gift zur Medizin werden kann und wir bis zu 150 Mrd. EUR an zusätzlichen Finanzmitteln für die europäische Wirtschaft mobilisieren, die wir neben den Reformen dringend benötigen, um Wachstum und Beschäftigung in Europa wieder zu einer Dauererrungenschaft zu machen.